Herr Präsident! Ich begrüße sehr die für Juni angekündigte gemeinsame Erklärung des Europäischen Auswärtigen Dienstes und der Kommission zur Resilienz als einer strategischen Priorität des auswärtigen Handelns der Europäischen Union. Die Erklärung kann die Grundlage dafür bieten, dass die diplomatischen Bemühungen, die Außenpolitik und die Entwicklungszusammenarbeit künftig gemeinsam an der Umsetzung von Zielen der Entwicklungszusammenarbeit wirken werden, um ihnen Nachhaltigkeit zu verleihen. Darüber hinaus können auf dieser Plattform unterschiedliche Politikfelder wie z.

die humanitäre Hilfe, die Katastrophenvorsorge, der Klimaschutz und Entwicklungsmaßnahmen besser verknüpft und Innen und Außenpolitik besser aufeinander abgestimmt werden. Die Diskussion mit den Partnerländern insbesondere des Cotonou Abkommens über eine Weiterführung der Zusammenarbeit über das Jahr 2020, das Ende des Cotonou Abkommens, hinaus kann neue Impulse und Inhalte bekommen, und die Entwicklungszusammenarbeit kann so auf ein robustes Fundament gestellt werden. Die Vorschläge des Europäischen Parlaments für diesen Prozess sind in dem Entschließungsantrag formuliert worden, und das Europäische Parlament ist hier zur weiteren Zusammenarbeit bereit.